Die Europäische Union steckt in ihrer schwersten Krise seit ihrer Gründung. Da sind wir uns sicher einig. Es geht natürlich um eine Wirtschafts Finanz und Schuldenkrise, es geht natürlich auch um Griechenland, es geht auch um den Euro. Die Mitgliedstaaten und die Europäische Union haben keine hinreichend wirkungsvollen Finanzmarktregeln aufgestellt.

Konkret bedeutet das vor allem soziale Einschnitte. Es bedeutet Kürzungen für Löhne und Transferleistungen, steigende Arbeitslosigkeit, sinkende öffentliche Investitionen, eine fallende realwirtschaftliche Entwicklung. Entscheidungen werden zunehmend auf intergouvernementalem Wege getroffen, ohne vorherige Abstimmung mit Parlamenten, eher in Abstimmung mit Bankenchefs. Damit verliert die Europäische Union zunehmend Vertrauen und Zustimmung. Europas Skeptiker das sage ich der sachlichen Feststellung wegen gewinnen an Boden. Wir stecken mitten in einer politischen Glaubwürdigkeitskrise der Europäischen Union. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Herr Barroso, weder über die Analyse der Krisenursachen noch über die besten Lösungsvorschläge stimmen wir beide vollends überein. Bei aller notwendigen Kritik betone ich aber, dass wir Linken uns der Verantwortung für die Europäische Union bewusst sind. Die Idee der europäischen Einigung ist auch eine durchaus linke Idee, jedenfalls von vielen Linken in der Vergangenheit und in der Gegenwart verteidigt. Wir verteidigen diese Idee auch in der Zukunft, und wir werden darauf achten, dass sie nicht dem Profitinteresse der Märkte und Spekulanten überlassen wird. Ich bin überzeugt Europa braucht viel mehr Kooperation statt weiteren Rückzug in nationale Interessen. Europa braucht eine solidarisch gemeinsam abgestimmte, demokratisch legitimierte Wirtschafts Fiskal und Sozialpolitik. Deshalb unterstützen wir Sie, Herr Barroso, wenn Sie endlich die versprochenen und von diesem Parlament eingeforderten Gesetzesvorschläge vorlegen als erste Schritte für eine umfassende Finanzmarktregulierung, für Besteuerung von Finanzmarkttransaktionen, für Eurobonds, die das Solidaritätsprinzip der Europäischen Union bekräftigen. Den Wert und die dringende Notwendigkeit der Solidarität zwischen den Staaten und zwischen den Menschen werden wir immer wieder betonen. Solidarität meint nicht nur Finanzhilfen, sondern Solidarität meint auch Widerstand gegen den Kürzungswahn der Regierungen. Als oberster Vertreter einer genuinen europäischen Institution müssten Sie sich unserer Forderung nach Abkehr von diesem Kürzungswahn eigentlich anschließen können. Bedrohlich erscheint mir zurzeit, dass die soziale Spaltung unserer Gesellschaften massiv voranschreitet. Die Politik orientiert sich auf die Rettung von Banken. Hier stellt sie Kreditrahmen von hunderten Milliarden Euro bereit. Für die kleinen Leute hingegen bleibt nur das Bezahlen der Zeche für die verfehlte Politik der Liberalisierung und Privatisierung. Ihnen werden massive Sparprogramme auferlegt, Sie müssen länger arbeiten, erhalten Kürzungen von Löhnen und Gehältern und Sozialleistungen. Sie sind den Sparprogrammen der Regierungen ausgeliefert. Die soziale Gerechtigkeit ist völlig unter die Räder gekommen. Das kann so nicht weitergehen. Wir sehen das an Massenaktionen der Bevölkerung in Griechenland, Portugal, Irland und Spanien. Die zeigen das ganz deutlich.